Doamnă președintă, eu îmi doresc să avem o reglementare europeană dintr un singur motiv pentru a scăpa de legile naționale din Germania și din Franța, care bineînțeles că sunt pentru a proteja industria de resort din aceste state. Dar vreau să fie o reglementare europeană corectă, transparentă și să fie avantajoasă pentru toate statele membre, nu numai pentru unele. În acest moment, așa cum este propunerea făcută, este o mică încercare de protecționism pentru o anumită zonă din Uniunea Europeană. Aș ruga colegii să nu se ascundă în spatele argumentului social. Da, și eu vreau condiții foarte bune pentru toți cei care lucrează în această industrie și putem să le introducem în aceste regulamente. Însă, în același timp, trebuie să eliminăm lucrurile care sunt împotriva tratatului și să nu riscăm să nu respectăm libertatea de circulație a forței de muncă și a serviciilor.